La Tunisie a fait des progrès remarquables ces cinq dernières années, avec la restauration des libertés, l'organisation d'élections libres et l'adoption d'une nouvelle Constitution. Désormais, le pays est dans la phase la plus délicate de la transition, car il me semble que le défi essentiel est un défi socioéconomique remettre l'économie tunisienne sur les rails, relancer la croissance et l'emploi, voilà le moyen pour éviter l'explosion de cette bombe à retardement que sont le chômage vécu et le désenchantement ressenti par une majorité de jeunes Tunisiens. Il est évident que la Tunisie se trouve dans une situation géopolitique qui ne l'aide pas du tout, avec notamment l'impact majeur de la crise libyenne. L'Union européenne a un rôle essentiel à jouer afin d'aider la Tunisie, tout d'abord au niveau économique. Des initiatives telles que le soutien au secteur de l'huile d'olive tunisien sont d'une importance capitale. Il me semble que ceci s'inscrit dans l'esprit de la nouvelle politique de voisinage de l'Union.

Je suis content de mentionner le fait que nous accordons ici au Parlement une attention particulière aux relations avec la Tunisie, notamment par la mise en place de la commission parlementaire mixte qui se réunira pour la deuxième fois la semaine prochaine à Tunis.